C'était là une avancée spectaculaire pour réglementer cet approvisionnement responsable. Mais il est évidemment nécessaire de prendre des mesures d'accompagnement vigoureuses pour améliorer la gouvernance locale.

J'exprime la même préoccupation que ma collègue Maria Arena concernant le manque de transparence des schémas industriels je n'y reviendrai pas.

Madame, je vous fais évidemment confiance pour suivre ce dossier et nous reviendrons certainement à charge pour voir où en sont les montants, que nous espérons beaucoup plus importants, pour vraiment résoudre cette question.